Nasilające się ataki islamistycznego ugrupowania Boko Haram na kościoły, szkoły, banki czy posterunki policji przyczyniły się do śmierci kolejnych kilkuset niewinnych cywilów.

Konieczny jest dialog między rządem a islamistami. Ponadto władze muszą kontynuować realizację reform gospodarczych i prawnych gwarantujących wszystkim zatrzymanym prawo do niezawisłego procesu i moratorium na karę śmierci. Dnia 30 maja Parlament Nigerii przyjął ustawę o zakazie małżeństw tej samej płci, obłożonym karą 14 lat więzienia. Podobne kary przewidziano dla członków organizacji pozarządowych działających na rzecz osób homoseksualnych. W dwunastu północnych stanach obowiązuje prawo szariatu karzące homoseksualistów śmiercią.